sem ég get svo sem tekið undir að mörgu leyti varðandi stöðu heimilanna í landinu og aðgerðir til að bregðast þar við hún nefnir hugmyndir til dæmis um að færa niður lán sem víða hefur verið gert og mér finnst það góð hugmynd sem vert er að ræða betur og útfæra og er held ég nauðsynlegt að grípa til slíkra aðgerða til þess að halda heimilunum gangandi og samfélaginu í heild ég tek sömuleiðis undir orð hennar varðandi að á þeim aðstæðum sem við erum í í dag þurfi að fara algjörlega óháða rannsókn af utanaðkomandi aðilum annað er ekki trúverðugt hvorki fyrir þá sem starfa hér í þessu góða húsi né stjórnmálin almennt viðskiptalífið og þá sem þurfa að vinna sér traust að nýju ég held að það hljóti allir að vera sammála því þingmaðurinn kvartaði hins vegar yfir því að þingmenn vinstri grænna hefðu haft lítið fram að færa í þessari umræðu og öðrum umræðum líkum um efnahagsmálin það hafi ekki komið margar tillögur ég held að það hafi samt á undanförnum dögum vikum mánuðum og árum ekki komið fram jafnmargar tillögur frá nokkrum stjórnmálaflokki í efnahagsmálum en vinstri hreyfingunni grænu framboði á undanförnum vikum höfum við lagt fram fjölmargar tillögur fjölmargar hugmyndir bæði hér á þingi og utan þings sem snúa að þeim málum sem við erum að fjalla um hér í dag við höfum tekið afstöðu til alþjóðagjaldeyrissjóðsins við höfum tekið afstöðu varðandi vaxtamálin við höfum verið að beina því til ríkisvaldsins að það sé farið að reyna að byggja betur undir útflutningsatvinnugreinarnar það sem við höfum kallað stoðatvinnugreinar þangað eigum við að beina sjónum okkar við höfum viljað frysta eignir auðmanna reyna að kalla þær hérna inn